Señor Presidente, Señorías, nos encontramos ante un tema extremadamente sensible. Por un lado, debemos tener en cuenta las tradiciones culturales y la importante contribución sostenible en algunos Estados, como el mío, del juego a la sociedad, a través de la educación, la cultura y el deporte. Y por otro lado, debemos luchar contra la criminalidad ligada a los juegos de azar y proteger a los consumidores, especialmente a los más vulnerables, para evitar el juego excesivo o patológico. Por ello, creo que en este ámbito debe prevalecer el principio de subsidiariedad activa basado en la cooperación entre las administraciones nacionales. No obstante, debemos ser ambiciosos y apostar por el desarrollo de normas comunes y la actuación conjunta coordinada contra los operadores de juegos de azar en línea irregulares, que funcionan sin las necesarias licencias nacionales. Asimismo, debemos garantizar la transparencia y hacer posible una competencia no discriminatoria que persiga el interés público y la protección del consumidor.